Herr Präsident! Das Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru hat ein sozialeres Gesicht bekommen. Es gibt eine Schutzklausel für Sozialstandards, es gibt einen Überwachungsmechanismus. Das ist allein dem Europäischen Parlament und dessen Aktivitäten zu verdanken, vor allem Bernd Lange, dem ich hier ausdrücklich Dankeschön sagen möchte. Aber reicht das? Meines Erachtens reicht es nicht.

Meines Erachtens reicht das alles nicht aus, um zu rechtfertigen, dass dieses Freihandelsabkommen ratifiziert wird. Die kolumbianische Regierung hat sehr viel Recht gesetzt, das lobenswert ist. Aber Recht und Wirklichkeit klaffen auseinander. Wie kann die kolumbianische Regierung garantieren, dass all die guten, positiven Ansätze des Abkommens eingehalten werden, wenn sie selbst nicht in der Lage ist, das Morden und die Straflosigkeit zu stoppen?